Señora Presidenta, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas será un instrumento útil que ayudará a la gestión de los flujos migratorios y a la salvaguarda del espacio Schengen. Se trata de un acuerdo político de importancia. Es necesario que, respetando la soberanía de los Estados miembros y el principio de subsidiariedad, coordinemos el control de las fronteras, las operaciones de retorno, la lucha contra la delincuencia y las operaciones de búsqueda y salvamento, todo ello con pleno respeto de los derechos fundamentales, especialmente de los grupos más vulnerables. La persistencia de la libertad de tránsito depende en gran medida del control efectivo y coordinado de las fronteras. Espero que los informes de vulnerabilidad y las medidas que se adoptarán en casos de urgencia pongan fin a los episodios de cierre de fronteras unilaterales a los que hemos asistido en los últimos meses y, asimismo, que la obligatoriedad de este Reglamento haga que las partes cumplan con sus obligaciones,